Asimismo, todas las regiones que componen el arco atlántico —entre las que me gustaría destacar el activo papel de mi región, Cantabria, en España— están trabajando desde 1989 en el marco de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas con el objetivo de cooperar en temas de interés común. Señora Comisaria, creemos que ha llegado el momento de desarrollar cuanto antes una estrategia

Una estrategia que se enmarque en la Estrategia Europa 2020 para proteger el medio ambiente y la biodiversidad, para luchar contra el cambio climático, para promover un desarrollo urbano y rural sostenible, para fomentar de forma responsable la economía del conocimiento, el turismo, la investigación e innovación marinas, las energías renovables, el transporte marítimo y la formación, para mejorar la accesibilidad de nuestros territorios mediante el desarrollo de nuevas rutas marítimas, la mejora de las redes de infraestructuras y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el fomento del trabajo en red. Como afirma la CRPM —a quien quiero agradecer todo su trabajo—, la situación de crisis económica actual, unida a la necesidad de actuar frente al desafío climático, abre la vía a la elaboración de un nuevo modelo de desarrollo realmente sostenible para la Unión Europea. Esta estrategia es importante para las regiones del arco atlántico, pero no es solamente importante para ellas es importante para el conjunto de la Unión Europea.